Domnule Președinte, doamnă prim ministru Dăncilă, domnule vicepreședinte Šefčovič, prima Președinție română a Consiliului Uniunii Europene a fost una a contrastelor. La nivel tehnic, funcționarii și diplomații români au reușit să finalizeze 90 de dosare legislative și non legislative. De aceea, vreau să i felicit pe profesioniștii din spatele scenei, cei care primesc mult prea rar cuvântul mulțumesc pentru munca depusă în aceste Nu același lucru poate fi spus și despre eșalonul politic al acestei președinții. Cu regret trebuie să spun că actualul guvern de la București a fost mult prea preocupat de problemele cu justiția ale liderilor săi, ca să asigure președinția ambițioasă. Această lipsă de ambiție politică a fost dublată și de o retorică antieuropeană și populistă din partea partidelor de guvernământ. Din fericire, această retorică a fost drastic sancționată de cetățenii români la votul din 26 mai. România a dovedit că este mult mai mult decât politicienii care o reprezintă. România înseamnă, în primul rând, cetățenii care au stat la cozi pentru a vota pentru o Românie europeană. Cu siguranță ei meritau mai mult de la această oportunitate care vine o dată la 14 ani. După această președinție, Consiliul rămâne dator în planul politic pe mai multe dosare sensibile și foarte importante pe care nu a reușit să avanseze în ultimele luni. Aș menționa aici doar trei dintre acestea. În primul rând, este nevoie de deblocarea discuțiilor privind cadrul financiar multianual. Nu este acceptabil să repetăm greșeala de la cadrul financiar precedent când adoptarea întârziată a dus la amânarea contractelor naționale de parteneriat și au fost afectați beneficiarii finali. Avem nevoie să asigurăm resurse suficiente pentru politica agricolă și pentru o politică de coeziune care să asigure convergența reală între estul și vestul continentului. Avem nevoie de mai multă Europă în sănătate și educație, atât în ceea ce privește alocarea de fonduri, cât și pentru adoptarea de standarde minime de calitate la nivel european. În al doilea rând, este nevoie de deblocarea cât mai rapidă a numirii procurorului șef al Parchetului European. Blocajul numirii a fost unul politic, iar deblocarea trebuie să fie tot un act de voință politică. Aștept de la Președinția finlandeză a Consiliului să vină cât mai repede la masa negocierilor cu Parlamentul pentru a ajunge la un acord. În al treilea rând, avem nevoie să avansăm pe dosare legate de migrație și gestiunea frontierelor. Consiliul, împreună cu noul Parlament și noua Comisie, trebuie să deschidă un dialog franc și direct despre viitorul spațiului Schengen, un viitor care să nu lase niciun stat membru în spate și care să nu mai pună sub semnul întrebării practica tot mai răspândită a controalelor la frontierele interne.